Investițiile sociale pot fi considerate un instrument important în ceea ce privește creșterea economică și coeziunea, cu un impact atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, care dovedesc perspective importante pentru

Astfel, cred că este necesar să focusăm în special pe posibilitățile de îmbunătățire în ceea ce privește coordonarea politicilor sociale la nivel european și să nu uităm benchmarking ul, care este extrem de important pentru ca țările mai puțin dezvoltate și avansate din acest punct de vedere să preia cunoștințe din țări mai dezvoltate. Consider că este necesar, pentru a ajunge la succes în acest domeniu, să acordăm o atenție sporită dezvoltării unei strategii concrete la nivel european pe materie de inovare socială, eliminării discrepanțelor dintre statele membre, utilizării eficiente a fondurilor din Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională și, nu în ultimul rând, promovării durabile